Vítam dosiahnutie dohody v zdĺhavom a ostrom právnom spore týkajúcom sa obchodu s banánmi, ktorou sa ukončil dlhodobý stav neistoty a destabilizácie v krajinách produkujúcich a obchodujúcich s banánmi. Dohoda o obchode s banánmi bude mať významný vplyv aj na ostatné rozvojové krajiny zameriavajúce sa na vývoz banánov, ktorým bude treba poskytnúť pomoc pri prispôsobovaní sa značným zmenám v konkurenčnom prostredí na svetovom trhu.

Súhlasím teda s návrhom na preskúmanie vplyvu tejto dohody na dotknuté regióny za účelom stanovenia vhodných opatrení na zmiernenie nežiaducich vplyvov.